Domnule președinte, domnule comisar, aș prefera să utilizez la început 5 minute și să las un minut pentru partea de concluzii. Proiectul de regulament stabilește condițiile, sediul, reputația, capacitatea financiară și competența profesională pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru a putea exercita ocupația de operator de transport rutier. De asemenea, regulamentul pe care îl discutăm a stabilit condițiile în care o întreprindere poate angaja un gestionar responsabil de transport, a consolidat procedurile de autorizare și monitorizare, a reglementat registrele electronice și protecția datelor electronice, a abordat problema sancțiunilor pentru nerespectarea regulamentului și a instituit un sistem de recunoaștere reciprocă a diplomelor și a drepturilor anterioare. Într o primă lectură încheiată cu un vot în plen în luna mai a anului trecut, Parlamentul a insistat ca gestionarul responsabil de transport să aibă o legătură contractuală reală cu întreprinderea și a impus o limită superioară în ceea ce privește numărul de vehicole ce pot fi administrate de un singur gestionar. De asemenea, au fost introduse amendamente pentru a întări cerințele privind sediul stabil al întreprinderii.

Parlamentul a stabilit o listă de încălcări grave care conduc la excluderea din profesie, împreună cu eliminarea dispozițiilor privind încălcările minore.

Examenul scris obligatoriu în țara de rezidență a fost menținut ca o cerință pentru accesul la ocupație, cu posibilitatea scutirii în cazul unei experiențe practice continue de 10 ani. În fine, drepturile anterioare au fost eliminate, iar Comisiei i s a cerut să raporteze cu privire la impactul probabil al extinderii regulamentului la transportul comercial de vehicule proiectate și echipate corespunzător și destinate transportării a până la 9 persoane inclusiv șoferul. Poziția comună a adoptat în întregime sau în esență 70 din cele 113 amendamente ale Parlamentului. Printre acestea se numără amendamente privind încălcările minore, definirea legăturii dintre întreprinderi și gestionarii responsabili de transport, dreptul la acțiune al celor ce fac obiectul deciziilor privind funcționarea ca gestionar responsabil de transport, recunoașterea reciprocă a certificatelor, drepturile anterioare, schimbul de informații între autoritățile competente, precum și traficul de droguri și de persoane ca motiv de excludere din profesie. Cu privire la registre, atât Parlamentul, cât și Consiliul au convenit asupra unei abordări etapizate. Astfel, Comisia urmează să definească structura de date pentru registrele naționale electronice până la sfârșitul anului 2009, dar, referitor la implementare, cele două instituții au propus calendare diferite, Consiliul solicitând un timp mai îndelungat. Au existat și alte chestiuni pentru care poziția Consiliului a fost inițial diferită de cea a Parlamentului, dar, în urma unor lungi și fructuoase negocieri, s a ajuns la un compromis acceptabil pentru cele două instituții. Astfel, Parlamentul a acceptat un calendar mai relaxat pentru implementarea și interconectarea registrelor electronice naționale s a agreat ca abia după 2015 să fie introduse în registrele electronice naționale infracțiunile majore, să fie eliminată limitarea duratei de valabilitate a autorizației de acces la ocupația de transportator rutier, examenul să fie susținut în statul membru de rezidență, structura registrelor electronice să conțină o secțiune publică și una confidențială, eliminarea din conținutul regulamentului a referirilor la limitarea licențelor pentru accesul la piața de transport rutier, practic, toate referirile la licențele privind accesul la piața de transport rutier fiind doar în cele două regulamente ale domnului Grosch. Aștept cu interes comentariile colegilor, mulțumesc.